Es un paso adelante que esta herramienta incorpore la posibilidad de incluir en el currículum conocimientos, habilidades y cualificaciones no formales e informales. Sin embargo, considero que es una lástima que esta reforma no incluya la posibilidad de establecer una interoperabilidad entre las diferentes lenguas, volviendo a tropezar en la misma piedra que hizo que Europass nunca llegase a ser del todo exitosa. Si los jóvenes optan por no utilizar Europass para actualizar sus currículum o buscar ofertas de trabajo, es porque no lo consideran una herramienta comparativamente útil —así lo han manifestado diversas asociaciones—. Pero no olvidemos que esta herramienta es solo una pequeña pieza dentro de un engranaje que sigue roto. Nuestros jóvenes desempleados siguen formándose y accediendo a puestos de trabajo de mala calidad, las condiciones laborales son cada vez más precarias y en muchos países el exilio es un auténtico drama. Urge buscar una solución e implementar políticas para la calidad en el empleo.